Das ist ein Kontrast zum Rat, wo sich viele Mitgliedstaaten, auch der, aus dem ich komme, weggeduckt haben. Aus politischen Gründen gab es keinerlei Position. Und ich glaube, wir sollten darauf aufbauen, und die Kommission sollte besser als bisher auf das hören, was das Parlament zu diesem Thema gesagt hat. Glyphosat ist ein problematischer Stoff. Wenn am Anfang der Debatte über den Kommissionsvorschlag einige Kommissionsvertreter gesagt haben Man kann das trinken wie Wasser, dann war das sicherlich falsch. Man muss damit sehr vorsichtig umgehen. Aber wenn er vorsichtig angewandt wird und wenn das nur in bestimmten Bereichen passiert, dann ist für eine begrenzte Zeit die Anwendung von Glyphosat vertretbar. Das hat das Europäische Parlament beschlossen, und dabei hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass zurzeit wenige Alternativen vorhanden sind. Deswegen stimme ich Frau Delahaye zu, die sagt Wir müssen da forschen, wir müssen neue Alternativen auf den Markt bringen. Das dauert aber seine Zeit, und wir können nicht Europa innerhalb kurzer Frist komplett auf Bio Anbau umstellen. Deswegen für eine begrenzte Zeit, aber das heißt nicht fünfzehn Jahre, das heißt nicht zehn Jahre. Das Parlament sagt maximal sieben Jahre. Und wir sind für viele Einschränkungen mehr, als die Kommission vorgeschlagen hat. Für mich ist besonders wichtig, dass die Vor Ernte Behandlung aufhört. Es gibt immer noch die Praxis, dass vor der Ernte die Kulturfrucht mit Glyphosat abgetötet wird, um die Erntearbeit zu erleichtern. Das ist sicherlich nicht das, was wir vor unseren Bürgerinnen und Bürgern guten Gewissens vertreten können. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns diese Position, die wir mit großer Mehrheit angenommen haben, weiter vertreten.

der wird Ihnen in dieser Frage nicht helfen.